Ak má Európska únia posilniť svoju konkurencieschopnosť a získať si svetové prvenstvo v oblasti inovácií, musí byť jej kreatívny potenciál primerane zabezpečený. Patentový systém Európskej únie však trpí mnohými nedostatkami, ktoré bránia vytvoreniu jednotnej ochrany patentov, ale aj rozvoju vnútorného trhu, čím sa znižuje právna istota vynálezcov a inovatívnych firiem. Poskytovanie jednotnej ochrany vynálezov vo všetkých členských štátoch prostredníctvom existencie jednotného európskeho konania pre udeľovanie patentov na základe jednotného systému patentového práva by jednoznačne sprehľadnilo komplikovaný systém a zároveň by prinieslo zníženie nákladov predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré musia vynakladať až trikrát vyššie náklady, ako napríklad v Spojených štátoch. Keďže snahy o vytvorenie jednotnej ochrany patentov v celej Európskej únii nenaplnili očakávania vzhľadom na fakt, že všetky právne podmienky stanovené pre posilnenú spoluprácu v oblasti vytvárania jednotlivej ochrany patentov sú splnené, súhlasím s tým, aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.